Hvala, predsednik. Minister, jaz mislim, da tukaj ta ta debata je zelo pomembna za Slovenijo. In ni samo problem, ki je ratal tukaj, z vzdrževanjskim vodovodom, ampak se zna tu zgoditi tudi drugje, ne. Tako da jaz mislim, da ta problematika bo treba, razpravljati o tem malo širše. Župani zahtevajo ta interventni zakon tudi, ne. Zdaj, tudi tukaj bi radi vedeli pol drugo kaj vi mislite, kaj vlada misli na to, ne. Tudi, ker vemo, kakšne so možnosti. Projekt oskrbe pitne vode, ko vemo, da bi bil bi šel tudi naprej, če ne bi bila tu politična odločitev, da se ga prekine. Eden od od glavnih, ko bi rekel krivcev, ki je ta projekt zamrznilo, je bivši župan Boris Popovič. To je treba jasno povedati, ker on je hotel nekaj razsoljevanje neke vode in neke druge reči in je zaustavil pol cel proces in zadevo. Tako da ta to je treba povedati. Jaz predlagam glede na to, resnično, ker je več variant, na kakšen način oskrbovati pitne vode. In več glav in več znamo, se pravi, več idej, ke pride dol. Jaz predlagam, gospod, predsednik, da bi se opravilo razpravo glede, te problematike in na splošno glede vode. Hvala.